Über ihre Bestellung könnte man auch diskutieren, wenn sie die Spitzenkandidatin für diese Position gewesen wäre. Aber das war sie nicht. Es wäre auch verständlich gewesen, wenn sie am besten qualifiziert wäre.